Wenn die Kollegen schon über vieles schwätzen und keine Disziplin haben, greifen Sie bitte ein, damit es wenigstens fair für die anderen Kollegen ist!